W ciągu ostatnich kilkudziesięciu dni widzieliście tragiczne wydarzenia na Majdanie na Ukrainie, ale dzisiaj tak naprawdę to od nas oczekuje się aktywności.